Necesitamos, si puedo decirlo, otro Tratado de Schengen, pero un Tratado de Schengen mental, que borre fronteras mentales y que borre fronteras en los corazones. La desgarradora foto de un niño sirio muerto en una playa de Turquía ha abierto los ojos a muchos europeos, pero déjenme que les diga no es el primer niño que muere ―han muerto miles antes que él y, desgraciadamente, no va a ser el último―. Déjenme que les diga la de Siria no es la única guerra que hay a nuestro alrededor déjenme que les diga tras los refugiados, vendrán los perseguidos por el hambre, por el cambio climático y por las enfermedades y déjenme que les diga la distribución de personas, su selección, su envío y su acogida en los países de la Unión Europea no va a ser fácil, va a ser un proceso largo y difícil. No estamos ante un reto para hoy, estamos ante un reto para los próximos años, un reto que nos va a acompañar durante mucho tiempo. La pregunta no es ¿cuántos? La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo la comunidad internacional va a acabar con esta guerra?